S vyšším vekom matky však rastie aj pravdepodobnosť výskytu Downovho syndrómu. Tieto ženy aj nenarodené deti si zaslúžia od spoločnosti viac než len prenatálnu diagnostiku a v prípade pozitívneho nálezu ponuku bezplatného potratu.